og ég segi nú kannski sem betur fer frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um landlækni og lýðheilsu sem átta af níu nefndarmönnum í velferðarnefnd flytja tilgangur frumvarpsins er að taka af allan vafa sem við reyndar teljum engan vera en taka samt af allan vafa um það að landlæknir skuli fá öll þau gögn og upplýsingar sem hann telur sig þurfa vegna mikilvægs eftirlitshlutverks sem honum er falið með lögum því er ekki að leyna að frumvarpið á rætur að rekja til afstöðu læknafélags íslands sem skaut skildi fyrir lýtalækna núna í upphafi árs sem neituðu að afhenda landlækni upplýsingar um brjóstaaðgerðir í kjölfar pip hneykslisins þeirri deilu var vísað til persónuverndar og fyrir velferðarnefnd var fullyrt að niðurstaða mundi liggja fyrir sjöunda febrúar síðastliðnum nú erum við komin langleiðina með mars og það er greinilegt að það hefur ekki gengið eftir landlæknir hefur ekki fengið þessi gögn og það er í raun óþolandi staða sem varðar ekki bara þetta einstaka mál sem ég hér vakti máls á þetta er algert prinsippmál og spurning um það hvers virði eða til hvers lög um landlækni og lýðheilsu eru ef verkfærin eru tekin af embættinu sem eru til þess ætluð að hann uppfylli skyldur sínar frú forseti markmið laganna um landlækni og lýðheilsu er að stuðla að heilbrigði landsmanna meðal annars með því að efla lýðheilsustarf og tryggja gæði heilbrigðisþjónustu til þess að ná þessu markmiði er landlækni einmitt falið að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsmönnum og í sjöundu grein laganna er kveðið á um rétt landlæknis til að krefja heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðisstofnanir um nauðsynlegar upplýsingar og gögn til þess að sinna þessu eftirlitshlutverki heilbrigðisyfirvöld það er velferðarráðuneytið og landlæknir telja ótvírætt að læknum beri skylda til að afhenda landlækni þau gögn sem hann telur nauðsynleg til að sinna eftirlitshlutverks síns vegna þar með taldar persónuupplýsingar þetta frú forseti er ekkert nýtt í læknalögum hafa ætíð verið ákvæði um eftirlit landlæknis með læknum og um skyldu þeirra til að afhenda honum upplýsingar það er hægt að vitna aftur til laga síðan frá fyrst nítján hundruð og ellefu síðan nítján hundruð þrjátíu og tvö nítján hundruð sextíu og níu og svo núgildandi laga um landlækni frá tvö þúsund og sjö frú forseti heimildir landlæknis í lögum til þess að afla upplýsinga vegna eftirlits hafa verið svo rúmar frá upphafi að við teljum það ótvíræða skyldu lækna og heilbrigðisyfirvöld telja það svo að skylda lækna hefur í þessum lögum verið talin taka til afhendingar persónugreinanlegra upplýsinga án þess að samþykkis hins skráða þurfi að afla í þessu litla frumvarpi hér frú forseti er lagt til að skilið sé á milli persónugreinanlegra upplýsinga sem landlæknir aflar annars vegar vegna eftirlitsskyldu sinnar og eftirlitshlutverks þær upplýsingar sem þannig er aflað skuli gerðar ópersónulegar eða þeim eytt að loknu eftirlitinu um slíkar upplýsingar er ákvæði að finna í sjöundu grein laga um landlækni í áttundu greinar hins vegar og þar skal skilið á milli eru persónugreinanlegar upplýsingar sem aflað er í þeim tilgangi að halda tilteknar skár persónugreinanlegar skrár sem ekki verður eytt til að mynda fæðingarskrá krabbameinsskrá vistunarskrá heilbrigðisstofnana skrá um sykursýki og fleira og fleira sem tilgreint er í áttundu grein laganna frú forseti hér er sem sagt lagt til að í ákvæðinu um skyldu heilbrigðisstarfsmanna til að afhenda landlækni gögn og upplýsingar verði kveðið nánar á um meðferð persónugreinanlegra upplýsinga sem aflað er vegna eftirlitsins og þannig að skorður eru settar við varanlegri varðveislu þeirra eins og ég sagði áðan skal þeim eytt eða þær gerðar ópersónugreinanlegar og eftirlitsverkefninu skal þá lokið og það mun ekki standa yfir nema í afmarkaðan tíma sem frekar talinn í mánuðum en árum um upplýsingar sem varðveittar eru til frambúðar hins vegar er fjallað í áttundu greinar frá forseti þetta mál hefur margoft verið rætt á fundum velferðarnefndar með fulltrúum frá læknafélagi íslands frá lýtalæknafélaginu frá landlækni og frá velferðarráðuneyti með fundum með lögmanni þeirra kvenna sem nú lögsækja lækni eða lækna vegna pip púðamálsins við fulltrúa kvenna sem þar eiga í hlut á þessu var sérstaklega tekið í nefndaráliti eins minni hluta vegna heilbrigðisstarfs þar sem kemur fram að nefndin telur engan vafa leika og engar undantekningar eigi að vera á þessari skyldu lækna til þess að afhenda landlækni persónugreinanlegar upplýsingar en hér frú forseti er kveðið nánar á um það hvernig með þær upplýsingar skal farið þeim skal eytt eftir að eftirlitshlutverkinu er lokið eins og ég segi hefur þetta mál verið lengi á borðum háttvirtrar velferðarnefndar það er flutt af átta af níu nefndarmönnum og ég legg til að því verði vísað beint til annarrar umræðu